Ta rezolucja, nad którą dzisiaj debatujemy, nie uwzględnia tych rzeczy, a przynajmniej nie w dostatecznym stopniu.

Dobrą informacją jest również wezwanie Rosji do otwarcia archiwów.

Druga rzecz że nie znalazły się informacje dotyczące Soczi i tego, co związane jest z Soczi, czyli bojkotu politycznego, tego, żeby nie pozwolić Putinowi wykorzystywać tej wspaniałej imprezy do propagandy swojego reżimu.